Pas de chèque en blanc à l'industrie pétrolière, pas d'injure non plus faite à l'avenir et à l'innovation. Si elle doit s'inspirer de la pratique américaine, c'est pour ne pas en répéter les erreurs, à savoir le coût environnemental de la fracturation, qui est beaucoup trop élevé, et la débauche en eau, qui a bien entendu déjà été évoquée. Nous devons aussi tenir compte de notre réalité européenne, qui est celle d'un territoire densément peuplé, avec des législations très différentes sur les sous sols.